sogar unterhalb der normalen Inflationsrate.

beim Europagipfel von Seiten der Mitgliedstaaten kommen, diese überhaupt überprüfend bearbeiten und letztendlich dann damit auch umgehen zu können. Wir brauchen ein kompetentes Parlament und deshalb auch eine vernünftige, gute und solide Ausstattung.